Signora Presidente, onorevoli colleghi, era il 26 dicembre 2017 quando quindici uomini accusati di terrorismo venivano mandati al patibolo per ordine di un tribunale militare egiziano. Quel giorno l'Egitto di El Sisi ha battuto un nuovo record, quello del più alto numero di esecuzioni sommarie in un solo giorno dal 1953. Dei condannati, dall'ascesa al potere del generale, non restano che dei corpi senza vita, ricoperti di bruciature, ferite e mutilazioni, segni evidenti di una tortura raccapricciante, brutale e inaccettabile. Alle uccisioni sommarie si intrecciano le sparizioni forzate di giornalisti, oppositori politici e semplici intellettuali, proprio come il nostro Giulio Regeni, la cui morte resta ancora avvolta da un silenzio agghiacciante. Le gang omicide dei militari non provano pietà neanche davanti ai bambini innocenti, come Yasser e Hamza, di 13 e 15 anni, rapiti nelle loro case e ritrovati morti, qualche giorno dopo, in una strada del loro villaggio. Le armi che usano sono anche armi europee. Il commercio e la Realpolitik giustificano il silenzio complice dei nostri paesi? È questa la cooperazione per la sicurezza e la stabilità che vogliamo con l'Egitto?

Dobbiamo levare alta la nostra voce, chiedere un embargo dell'export di armi e continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni e per tutte le vittime innocenti di questo regime brutale.